Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, merci de vos éléments d'éclaircissement.

plutôt que trouver les vraies solutions. Et les vraies solutions, c'est de faire face aux besoins des pays de la périphérie.

Je constate que ceux qui, aujourd'hui, s'inquiètent d'un tourisme en matière de santé ou de protection sociale sont aussi les pays qui sont les derniers à voter en faveur d'un vrai budget d'investissement, qui permette d'investir dans les pays de la périphérie pour que les gens puissent y vivre et y travailler,